Abbiamo tutelato, inserendo più di trenta nuove fattispecie di agenti cancerogeni, oltre un milione di lavoratori da qui ai prossimi anni.